Madame la Présidente, Messieurs les Commissaires, chers collègues, je tiens d'abord à féliciter le rapporteur et toute l'équipe de négociation de la commission du développement pour l'instrument de développement.

Il permet au Parlement de décider, au même titre que le Conseil, des choix stratégiques du financement de la coopération au développement et de disposer d'un droit de regard démocratique.

À l'heure où les fonds manquent, où la tentation est grande de financer via l'APD des dépenses qui n'en relèvent pas ou de privilégier, à tort, la libéralisation des échanges pour vaincre la pauvreté, nous aurions voulu obtenir plus, plus de fonds, plus d'influence sur leur attribution par pays et leur répartition par domaine de coopération.

Sur la forme, laissez moi exprimer, en tant que présidente de la commission du développement, une certaine déception.

Pourtant mes collègues ont, comme sur les mesures d'accompagnement des bananes en 2011, subi une importante pression pour accepter les compromis proposés sous peine de faire capoter l'ensemble des accords sur les instruments extérieurs.